Vážený pane premiére Fischere, vážený pane předsedo Komise Barroso, dámy a pánové, v lednu tohoto roku jsem upozorňoval toto ctihodné shromáždění, že české předsednictví nebude lehké, že bude pravděpodobně poznamenáno velkou nestabilitou. Důvodem mých obav byla právě nestabilita uvnitř české vládní koalice, neshody mezi vládou a opozicí i rozpory mezi vládou a prezidentem. Abych jen něco krátce připomněl, vzpomeňme si jenom na proslov českého prezidenta Václava Klause k tomuto ctihodnému shromáždění.

Na těch plusových stránkách bych já zmínil již zmíněnou energetickou politiku. Myslím, že Česká republika si vedla velmi dobře při řešení plynové krize v lednu tohoto roku a koneckonců i podepsání dohody o Nabuccu, které tady zmínil pan předseda Barroso, je také výsledkem práce českého předsednictví. Kde bohužel očekávání Evropy i Evropského parlamentu nebyla naplněna, bylo řešení hospodářské krize.

A chtěl bych také poděkovat stovkám českých úředníků nejenom v Bruselu, ale na všech českých ministerstvech.